frú forseti það er sjónarmið út af fyrir sig að einn af kostum þess að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil og sjálfstæða peningamálastefnu er að aðlögun geti þá að einhverju leyti átt sér stað í gegnum þærrrbeytuir og forðað öðru verra til dæmis fjöldaatvinnuleysi það skyldi nú ekki vera kannski að ögmundur jónasson hafi verið með einhverjar slíkar hugleiðingar sem háttvirtur þingmaður kýs að túlka og nota svona smekklega eða hitt þó heldur að kjaraskerðingin sé markmið í sjálfu sér hjá ögmundi jónassyni ég segi bara verði háttvirtum þingmanni að

herkostnaðurinn af krónunni og gjaldeyrisvarnir hvers vegna skyldu þær nú vera hjá bönkunum eins og þær eru nema vegna þess að seðlabankinn og ríkisstjórn bæði fyrrverandi og núverandi vanræktu að byggja upp gjaldeyrisvarasjóð hvað gerðu þá bankarnir þeir gerðu það í staðinn þeir byggðu upp sinn eigin gjaldeyrisvarasjóð tóku stöðu gegn krónunni og hanga á henni enn þá